Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, siamo d'accordo con lei, con quanto ha detto e anche con la proposta del Consiglio europeo per l'innovazione e siamo tutti consapevoli che oggi le parole chiave per un uso efficace delle risorse europee, soprattutto in un ambito così strategico come la ricerca e nella politica di coesione,

Insomma, tutte quelle modalità incrociate e combinate, diciamo così, che consentono l'utilizzo, per lo stesso progetto, di fondi e programmi diversi che rispondono anche a logiche diverse di temporalità ma che la nostra capacità deve mettere insieme, per consentire di raggiungere buoni risultati, sui progetti di sviluppo territoriale, sullo sviluppo che si incrocia con la digitalizzazione, sulla ricerca industriale e competitiva, la valorizzazione delle eccellenze tecnologiche, ecc.

Per questo garantire un po' più di assistenza tecnica, facendo conoscere quelle buone pratiche e aiutando ad andare in questa direzione.